China ha paralizado las economías de todo el mundo, salvo la suya, por supuesto. Y la tragedia que se nos echa encima tiene dimensiones bíblicas, y aquí estamos machacando con pactos verdes, con transiciones ecológicas, con míticas emergencias climáticas y toda una serie de profecías apocalípticas sobre el fin del mundo. No se dan cuenta de que todo ha cambiado con esta pandemia. Siguen pretendiendo que es prioritario cambiar el mundo, hacer una construcción ideológica.

Están las calles llenas de carteles de cierres de comercios, la gente está buscando comida en los contenedores, hay unas colas del hambre que van creciendo en España día a día, y nosotros seguimos ahí con esta ingeniería social, buscando fórmulas que

Por favor, espabilemos, tengamos un poco de sentido común, vayamos a lo urgente, que es la emergencia social y económica que tenemos ahora, enfoquémonos en la vida de la gente y no en las pájaras ideológicas, climáticas y ecorradicales.